Zabierając głos w tej debacie dotyczącej sprawozdania z inicjatywy własnej w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, trzeba zwrócić uwagę na to, że zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie w Unii glifosatu, wyrażona w grudniu 2017 roku na kolejne pięć lat, czyli do 2022 roku, spowodowała ogromne niezadowolenie społeczne i w konsekwencji zaowocowała powołaniem przez Parlament specjalnej komisji PEST. Negatywne nastroje społeczne w tej sprawie wynikają przede wszystkim z wyroku sądu w Stanach Zjednoczonych z sierpnia 2018 roku, który uznał że glifosat firmy Monsanto spowodował chłoniaka u amerykańskiego ogrodnika, i zasądził na jego rzecz kwotę blisko 300 milionów dolarów. Specjalna komisja PEST powołana przez Parlament w swoim sprawozdaniu zaproponowała między innymi większą przejrzystość w badaniach nad pestycydami i unikanie konfliktu interesów w badaniach nad nimi, a także wprowadzenie zakazu używania środków ochrony roślin w miejscach publicznych. Niestety to sprawozdanie nie stanowi przełomu w sprawie stosowania pestycydów w rolnictwie.